herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö með síðari breytingum frá viðskiptanefnd viðskiptanefnd hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund sigríði rafnar pétursdóttur frá viðskiptaráðuneyti nefndinni bárust einnig umsagnir um málið með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á þriðja og fjórðu grein laga númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö um fjármálafyrirtæki á hundrað þrítugasta og fjórða löggjafarþingi voru samþykkt á alþingi lög númer hundrað og ellefu tvö þúsund og sjö um breytingar á lagaákvæðum um fjármálafyrirtæki og fleiri lögin fólu meðal annars í sér breytingu á þriðju málsgrein þriðju grein laga um fjármálafyrirtæki þar sem kveðið er á um undanþágu tiltekinna aðila frá leyfisskyldri starfsemi við gildistöku laganna urðu rekstrarfélög verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu undanskilin gildissviði laga um fjármálafyrirtæki en það fer gegn öðrum ákvæðum laganna sem hafa þvert á móti að geyma ýmis ákvæði er varða slík rekstrarfélög lögin fólu einnig í sér breytingu á sjötta töluliðar fyrstu málsgrein þriðju grein laga um fjármálafyrirtæki sem mælir fyrir um hvaða starfsemi sé starfsleyfisskyld stafliðum sjötta töluliðar fyrstu málsgrein var fjölgað en við þá breytingu riðlaðist röð stafliða ákvæðisins frá því sem áður var við setningu laganna láðist hins vegar að gera ráð fyrir þessari breytingu í sjöunda töluliðar fyrstu málsgrein fjórðu grein laga um fjármálafyrirtæki sem vísar til stafliðar í sjötta töluliðar fyrstu málsgrein þriðju grein sömu laga nauðsynlegt er að bæta úr þessum ágöllum og var frumvarpið lagt fram í þeim tilgangi nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt árni páll árnason jón gunnarsson og höskuldur þórhallsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins atli gíslason sat fund fyrir jón bjarnason jón magnússon er áheyrnarfulltrúi í nefndinni og er hann samþykkur áliti þessu undir þetta álit rita ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir atli gíslason birgir ármannsson birkir j jónsson og björk guðjónsdóttir